Von der ursprünglichen Anwendung gegen Terror und schwere Verbrechen ist keine Rede mehr. Der europäische Haftbefehl steht für mich in klarem Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip. Er hebt die wichtigste Funktion der Staatsbürgerschaft, nämlich die Schutzfunktion auf, und die Mitgliedstaaten sind zur Auslieferung der eigenen Staatsbürger verpflichtet. Aufgrund der unterschiedlichsten Rechtssysteme in der Union besteht die Auslieferungspflicht teilweise auch unabhängig davon, ob die Tat im Auslieferungsstaat strafbar ist.